Señor Presidente, Comisario, Señorías, casi todos estamos de acuerdo en que la salida de la crisis pasa por austeridad y reformas para impulsar el crecimiento. No debemos caer en el falso debate entre austeridad o crecimiento la austeridad es un instrumento clave y necesario para conseguir el objetivo del crecimiento económico. España es un ejemplo a este respecto, es un ejemplo de país comprometido con la consolidación fiscal y país comprometido con las reformas.

El policy mix cobra una importancia clave hoy más que nunca. Es necesario apuntalar las medidas fiscales adoptadas con una política monetaria más relajada que permita que dichas medidas y reformas surtan efecto a la mayor brevedad posible más de 20 millones